Ich freue mich sehr über diese Diskussion und möchte mich ausdrücklich bedanken bei den Kollegen, die das initiiert haben. Frau Bieńkowska, wenn Sie gut zugehört haben, sollten Sie aus dieser Diskussion jetzt schon eine Lehre ziehen Hören Sie auf, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, als würden Sie schon alles richtig machen! In einer Zeit, in der eine Revolution unterwegs ist, muss man großen Gestaltungsehrgeiz an den Tag legen, wenn man nicht in der Sackgasse landen will.

Erstens Wir brauchen eine europäische Strategie, nicht nur eine Agglomeration von nationalen Strategien. Zweitens Innovation muss im Zentrum stehen.

Viertens Wir brauchen Inklusivität, und Inklusivität bezieht sich sowohl auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von denen Frau Werner gesprochen hat, als auch auf die Regionen, von denen wir keine abhängen dürfen.

Das einzige Mal, wo Sie überhaupt in die Richtung gehen, reden Sie vom Klima, aber nur von Investitionsklima. Da ist ein großes Loch in Ihrer Vision! Sie sehen gar nicht, was die Basis für eine erfolgreiche europäische Industriepolitik der Zukunft ist, nämlich die Kombination von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, die Kombination von Digitalisierung und Ökoeffizienzstrategien. Und sechstens Wir brauchen auch Rahmenbedingungen.

Das alles gehört zusammen ich freue mich darauf.